Velký ruský humanista a obránce lidských práv Sergej Kovaljov byl svého času navrhován

Za první čečenské války, když ruská armáda po tisících vraždila civilní obyvatele Čečenska, Kovaljov řekl Porušování lidských práv nemůže být vnitřní záležitostí žádného státu.

Obchodní zájmy řady zemí EU jsou nadřazovány lidským právům.